Herr Kollege, ich möchte Sie nur ganz kurz fragen Halten Sie den Bürger wirklich für so wenig selbstbestimmt, dass er vielleicht doch gerne das Verhandlungsmandat lesen möchte, um eben informiert zu sein und um sich eben eine eigene Meinung bilden zu können?